C'était dû à la sous traitance de sous traitants, c'est à dire des personnes non formées. Et la meilleure des sécurités, c'est aussi la formation des salariés. En tout cas, à quelques détails près, je me réjouis du résultat final, notamment des avancées indispensables en matière de gestion des risques industriels, risques contre lesquels nous devons prémunir nos citoyens face à la course au sous investissement dans les dispositifs de sécurité, en intégrant les exigences de la convention d'Aarhus. C'est très important en matière d'information des citoyens, dans le cadre de la transparence, et c'est une condition sine qua non à l'organisation d'un plan de gestion de risque efficace. Un seul bémol, Monsieur le Commissaire, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation des conséquences financières d'un accident majeur et la preuve de la capacité des entreprises à y faire face.